Señora Presidenta, hay que romper la estrategia y la táctica de ArcelorMittal. Siempre me opuse a la entrada en Europa de este empresario depredador y deslocalizador, el señor Mittal. No permita, señor Comisario, la barbaridad social del señor Mittal y sus dirigentes, que tanto se han enriquecido ya con las de Arcelor. Enfréntese, señor Comisario, en nombre de Europa, en nombre de los trabajadores europeos, de los pueblos de Europa, enfréntese al señor Mittal de una vez por todas.